Ter bescherming hiervan moeten we dus hele strikte maatregelen nemen. Veel vormen van aquacultuur hebben nog steeds negatieve invloeden, zoals habitatvernietiging, gebruik van chemicaliën, uitputting en verzilting van drinkwater en landbouwgronden, verstoring van de biodiversiteit doordat vissen en kweekvissen ontsnappen, en verdrijven van inheemse bewoners in derde landen van hun woon en leefgebieden ten bate van industriële aquacultuur. We hebben hierop regelgeving nodig. Er is een duurzaam certificeringsysteem nodig voor producten uit aquacultuur, dat onder andere milieu en sociale gevolgen, voedselveiligheid, dierenwelzijn en economische en financiële kwesties certificeert. Ik klink misschien een beetje negatief, maar ik weet zeker dat er een toekomst is voor de aquacultuur.